Es ist gut und richtig, dass die Europäische Union sich dazu durchgerungen hat, Staat und Religion zu trennen. Das ist gut und richtig.

Warum gibt es diese Werte in China, im arabischen Bereich so nicht?

Ja, das ist in Ordnung, das ist legitim, das haben wir erkämpft. Aber es gibt auch das Recht, einen Glauben zu haben. In meiner Heimatregion mit über einer Million Menschen haben über 80 den katholischen Glauben, sind Katholiken.

Auch das ist legitim mit der Religionsfreiheit zu begründen.